Señor Presidente, el debate de este informe de iniciativa tiene lugar en el momento en que conmemoramos diez años de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que nos ponen de manifiesto que la amenaza del terrorismo es una amenaza real, no un producto de nuestra imaginación, y además está aquí para quedarse, de modo que el mundo en el que se vivió, en el que la Humanidad vivió a mediados del siglo

Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que este es el momento en que una competencia tradicional de los Estados —proveer seguridad— es también una responsabilidad de la Unión Europea, y lo es de todas sus instituciones. Lo es de las agencias especializadas —Europol, Eurojust—, pero lo es también del Parlamento Europeo, que ciertamente tiene un compromiso con la transparencia, con el escrutinio político y, por tanto, con la evaluación de las políticas en materia de seguridad que el Tratado de Lisboa confía ahora, a partir de este momento y en lo sucesivo, a la Unión Europea y también al Parlamento. Pero este también tiene un compromiso con la seguridad no solamente debe velar por los derechos de libertad, sino por los derechos de seguridad, y emitir un mensaje de solidaridad con las víctimas del terrorismo, con los países que luchan contra el terrorismo en Europa...